Hvala. Ne želim, ker je bil zelo, bom rekel, zelo eksakten in dober in lahko samo še enkrat rečem, hvala, minister.